Aber reicht das aus, um in den USA einen Datenschutz zu erreichen, der im Wesentlichen den EU Regeln entspricht?

Und diesen Maßstab erfüllt es derzeit leider nicht. Die Liste der Bedenken bleibt lang unzureichender Schutz vor Profiling, schwache Aufsicht durch die Ombudsperson, für die es immer noch keine dauerhafte Besetzung gibt, die unabhängige US Agentur zur Überwachung bürgerlicher Freiheiten ist nicht voll beschlussfähig, wichtige Berichte über das Ausmaß nachrichtendienstlicher Überwachung werden der Öffentlichkeit vorenthalten, es ist schwer, sich gegen Datenmissbrauch zu wehren, kein Schutz vor staatlicher Massenüberwachung und kein Schutz vor Datenmissbrauch durch Unternehmen, wie der letzte Facebook Cambridge Analytica Skandal unterstreicht. Die Gefahr ist deshalb hoch, dass der Europäische Gerichtshof das Privacy Shield wie schon Safe Harbour einkassiert. Und schon heute sagen Firmen, die eine gut funktionierende Rechtsabteilung haben, dass sie sich nicht auf ePrivacy als Datenschutzgrundlage verlassen, es ist ihnen zu unsicher. Einige Kolleginnen und Kollegen bei den Konservativen gerieren sich als Unterstützer der kleinen Unternehmen, die diesen Schutz brauchen. Aber was hilft denn einem Start up ein Rechtsregime, das keinen ausreichenden Schutz bietet und in einem Jahr vielleicht schon gar nicht mehr existiert? Deshalb fordern wir, das Privacy Shield notfalls außer Kraft zu setzen, sollte die US Regierung die bestehenden Probleme nicht endlich angehen. Und das ist nicht nur eine politische Forderung, sondern in der Datenschutzverordnung festgeschrieben. Artikel 45 Absatz 5 sagt Wenn das Shield kein angemessenes Schutzniveau leisten kann, muss die Kommission es aussetzen.